Nemulțumirile sunt generate și de diferențele salariale dintre aparatul central și cel teritorial, unde salariile ar urma să fie mult mai mici, cu toate că aceștia sunt cei care procesează dosarele fermierilor, desfășurând practic cea mai grea activitate. În același timp, existența unor diferențe salariale față de alte instituții care derulează fonduri europene pentru agricultură generează o situație profund inechitabilă. Atrag atenția Ministrului Agriculturii și premierului Mihai Tudose că România oricum este deficitară la capitolul absorbției fondurilor europene, iar nemulțumirile din acest sector pot duce la blocarea plăților pentru fermieri, cu consecințe incomensurabile pentru agricultorii din România.